Vjerujem da smo svi u ovome domu suglasni s time da rukovodeća mjesta u europskim poduzećima moraju biti jednako dostupna ženama i muškarcima. Žene moraju imati iste mogućnosti kao muškarci jer su jednako sposobne učiti, mukotrpno raditi, izvršavati najsloženije zadatke i voditi druge ljude. Zato želim da žene imaju ravnopravnu ulogu u poslovnom svijetu jer je zaslužuju mukotrpnim radom, a ne nečijom samilošću. Svaka žena koja zasluži svoje mjesto u upravnom odboru tvrtke tako što se svojim muškim kolegama nametnula znanjem i vještinama čini neizmjerno mnogo za sve žene. Zbog takvih snažnih žena moramo raditi na promjeni svijesti među poslovnim ljudima Europe, a svaki oblik diskriminacije propisno kažnjavati.